Správu som podporila, aj keď ma mrzí, že sa v nej nespomína najdôležitejší dôvod pre obnovu miest, ktorým je rodina a medzigeneračná spravodlivosť.

Pre rodiny s deťmi sú väčšie priestory na bývanie v centrách miest často príliš drahé. Rozvoj miest a rodinná politika sa tak stretávajú v politickej vízii orientovanej na budúcnosť.

V mnohých európskych regiónoch vymierajú celé dediny. To by nemalo byť cieľom, ani výsledkom kohéznej politiky orientovanej na mestá.